Napisał do mnie, Panie Przewodniczący, i też do Pana, zwykły obywatel i pyta nas, czy nawet poza granicami kraju musimy sobie skakać do gardła.

a skończywszy na lewicy znajdziecie ludzi, którzy z imigracji, z problemu nieszczęścia tych, którzy musieli wyjechać ze swojego kraju i pracować gdzie indziej, zbijają kapitał polityczny. My jako Polacy, my jako obywatele, my jako posłowie z Europy Środkowej jesteśmy tu dzisiaj nie po to, żeby z kimś walczyć bo w każdej grupie kogoś znajdziecie lecz jesteśmy po to, żeby wyraźnie powiedzieć, że nie zgadzamy się, wszyscy solidarnie, na to, żeby w jakikolwiek sposób ograniczyć prawo do swobodnego przemieszczania się i podejmowania pracy w innym kraju Europy. To jest nasze zadanie, to jest nasza pierwsza powinność i tego dzisiaj od was wymagamy. Tego oczekują dzisiaj Polacy, którzy ciężko pracują na Wyspach, tego oczekują obywatele innych krajów Europy Środkowej. Niech to wyraźnie zabrzmi.